informes que hablan de cómo atajar el abandono escolar, el paro juvenil, la crisis económica y los movimientos migratorios. Y, en este sentido, en primer lugar, quisiera hacer un breve comentario sobre el aprendizaje durante la primera infancia. Como ha dicho la señora Honeyball, yo creo que es uno de los temas a los que no se ha prestado la atención que se merece, porque sabemos —y cada día tenemos más estudios que lo confirman— que es durante la primera infancia cuando nuestras capacidades cognitivas y emocionales se desarrollan con mayor intensidad. Y por esta razón, todos los estudios dicen que invertir en los primeros años de la vida da mucho más rendimiento que hacerlo más tarde.

Otro informe que me parece importantísimo es el de la Juventud en Movimiento, uno de cuyos objetivos principales es atajar el abandono escolar.